Monsieur le Président, Ryanair vient d'être condamné à verser des millions d'euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé en France.

Ryanair veut saisir la Cour de justice européenne afin de faire annuler le jugement sur la base de la directive sur les services, la tristement célèbre directive Bolkestein. Cette directive esclavagiste encourage le dumping social et la surexploitation des salariés en permettant de délocaliser les statuts lorsque l'on ne peut délocaliser les activités. Si la Commission, le Conseil et la majorité politique de ce Parlement ne mettent pas à l'ordre du jour l'abrogation de cette directive, ils porteront la responsabilité d'être les fossoyeurs de l'Europe sociale et, probablement, de l'Europe tout court. Mais pour avoir ce courage politique, il faudrait une Commission, un Conseil et une majorité politique du Parlement indépendants des milieux d'affaires qui utilisent la directive Bolkestein pour se remplir les poches sur le dos des salariés européens.